Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Umgang der Mitgliedstaaten mit dem EU Haushalt ist bekanntlich sehr schwierig und häufig widersprüchlich.

Eine große Mehrheit dieses Hauses wird die Vorschläge zu den Eigenmitteln unterstützen. Ich begrüße insbesondere den Vorschlag zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer. In Ergänzung zur bisherigen Besteuerung von Arbeit, Umwelt und Waren verteilt sie die Steuerlast gerechter.

Idealerweise muss es eine Ressource sein, die neben ihrer originären Aufgabe weitere EU Ziele der 2020 Strategie unterstützt. In diesem Zusammenhang bitte ich die Kommission, die Idee einer CO 2 Besteuerung weiter zu verfolgen, auch wenn dies politisch ein schwieriges Thema für alle ist.